Itt lenne az ideje annak, hogy a bevándorlás kérdésében végre a gyökérokokat próbáljuk megtalálni és orvosolni. Emberi okként javasolnám bevezetni azt, hogy mindenkinek joga legyen a saját szülőföldjén, a saját hazájában tartózkodni és olyan gazdasági és egyéb körülményeket kellene a világban ideértve a másodosztályúnak tekintett európai uniós tagállamokat is teremteni, hogy az emberek ott élhessenek, amely ország a hazájuk. Magyarországon, hogy folytassam az előző gondolatomat, az egészségügy összeomlott, illetőleg az összeomlás szélén van, mert a magyar orvosok, ápolónők, egészségügyi szakképzettséggel rendelkező munkavállalók tömegesen kénytelenek, gyakorlatilag gazdasági menekültként vándorolni az Unión belül, például Angliában és más országokban. Itt lenne az ideje, hogy ezt a jelenséget kivizsgálják, és föllépjenek ellene, például adott esetben azzal, hogy a tagállamokat kötelezzék arra, hogy megfelelő megélhetést biztosítsanak a szakképzett orvosoknak, nővéreknek.